Dôrazné sprísnenie pravidiel kontroly, ako aj sankcií si vyžaduje výrazne sa zhoršujúca situácia na trhu, keď sa množstvo zistených falšovaných liekov v legálnom obehu v poslednej dobe prudko zvýšilo. Situácia je o to vážnejšia, že falšovatelia v honbe za čo najväčším ziskom prechádzajú z falšovania výživových doplnkov k falšovaniu životne dôležitých liekov slúžiacich na liečbu infekcií, srdcových porúch či rakoviny. Takéto falzifikáty môžu mať potom fatálne následky pre pacientov, ktorí ani netušia, že sa stali obeťou podvodu a tablety, ktoré užívajú, sú iba napodobeninou lieku, ktorá ich vôbec nelieči.